C'est ce que j'appellerai, en résumé, la jurisprudence tabac l'Union européenne doit supprimer toute subvention à des produits qui ont des effets néfastes sur l'environnement et sur la biodiversité.

Nous le rappelons depuis 2003 et depuis mon rapport sur le plan d'action environnement santé. Il faut réduire l'exposition de nos populations aux cocktails de produits chimiques qui ont des effets graves sur la santé.